Pani Przewodnicząca! Doświadczenie bezdomności jest doświadczeniem traumatycznym, zarówno psychicznie, jak i fizycznie, a przecież jednym z podstawowych warunków godnej egzystencji człowieka jest dach nad głową.

Moim zdaniem powinna być ona głównym celem działania krajów członkowskich. Po pierwsze, ponieważ nie powinniśmy dopuścić do tego, by ludzie musieli w ogóle doświadczać tej traumy. Lepiej podjąć wszelkie środki mające na celu niedopuszczenie do tej sytuacji, niż podejmować działania, kiedy ludzie znajdują się już w trudnej sytuacji.

Szereg działań może zostać podjętych przez rządy krajów w celu poprawy tej sytuacji lepsza polityka mieszkaniowa, ekonomiczna, emigracyjna, również praca z osobami, które są w grupie potencjalnego ryzyka i które już były kiedyś dotknięte bezdomnością. Wiele stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych pracuje z osobami bezdomnymi i pomaga im w przetrwaniu zimy lub znalezieniu tymczasowego lokum w noclegowni. Te organizacje, które działają w całej Europie, są bardzo potrzebne i ich praca jest ważna, jednak ich środki finansowe, jak i pole działania są często ograniczone. One same nie mogą wziąć na siebie całej odpowiedzialności za rozwiązanie tego kompleksowego problemu. Potrzebne są zdecydowane kroki podjęte przez kraje członkowskie oraz przede wszystkim wola polityczna na rzecz utworzenia prawdziwej strategii europejskiej, o czym tutaj dzisiaj wielokrotnie była mowa.